Am votat în favoarea pachetului de reforme privind guvernanța economică deoarece ne confruntăm cu o perioadă dificilă, iar acest set de măsuri reprezintă un pas foarte important în cadrul procesului de consolidare a supravegherii macroeconomice și a disciplinei financiare. Pentru a putea realiza în viitor obiective precum creșterea competitivității, promovarea ocupării forței de muncă, consolidarea stabilității financiare sau îmbunătățirea situației finanțelor publice, trebuie să ne luăm angajamente mult mai ambițioase și mult mai concrete. Experiența acumulată în prima decadă de funcționare a Uniunii Economice și Monetare a scos în evidență necesitatea urgentă a unei guvernanțe economice îmbunătățite, care să implice atât o asumare reală la nivel național, cât și un cadru mult mai solid de supraveghere a politicilor economice, naționale la nivelul Uniunii. Astfel, stabilind un set de cerințe minime pentru cadrele naționale, vom încuraja atât asumarea de responsabilități bugetare, cât și eficacitatea procedurii de deficit. Și, nu în ultimul rând, planificarea bugetară a statelor membre trebuie să aibă la bază previziuni realiste, acordând totodată o atenție corespunzătoare sustenabilității sistemelor lor de protecție socială.